En plaçant au pouvoir Syriza, le peuple grec a clairement signifié qu'il ne voulait plus de la violente politique d'austérité imposée par les institutions européennes. Il a dit non à la dictature des institutions européennes sur la politique économique grecque, non au chômage, non à la pauvreté, non à l'esclavage pour dette.

que reste t il donc de la volonté et de la souveraineté des peuples? En fait, l'objectif est clair forcer les autorités grecques à trahir leur peuple, à abandonner leurs engagements électoraux et à revenir dans les clous de la politique d'austérité européenne. Entre l'intransigeance de Mme Merkel et les coups bas de la BCE, nous avons affaire à une eurodictature, où tous les coups sont permis pour faire plier les gouvernements démocratiquement élus et imposer une politique décidée à Bruxelles et à Berlin. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne est clairement devenue l'ennemi de la démocratie.